Natürlich ist die Europäische Union humanistisch, natürlich helfen wir Menschen in Not, natürlich nehmen wir Flüchtlinge auf.

die Einordnung der Flüchtlinge in berechtigte Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, und das ist ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung.